Die Geräte wurden beschlagnahmt, und laut Aussage des israelischen Kommunikationsministeriums seien wiederholt Warnungen gegen diese Sender ausgesprochen worden, sie hätten angeblich ohne Lizenz auf Frequenzen gesendet, die den Ben Gurion Fughafen stören.